Monsieur le Président, la commission des pétitions a acquis cette année le droit d'être automatiquement associée pour l'audition des initiatives citoyennes européennes. C'est, pour moi, le signal fort de l'année 2011 pour cette commission. Les citoyens savaient en effet déjà à quelle commission s'adresser en cas de non respect de leurs droits, mais c'est aussi désormais le cas lorsqu'ils auront des propositions pour améliorer la législation européenne. Je souhaite que la commission des pétitions puisse ainsi être considérée de plus en plus souvent comme l'interlocuteur privilégié des citoyens au Parlement européen. Ce problème de considération se rencontre également dans les résultats des prises de position de la commission des pétitions. Trop souvent, nous sommes interpelés par des citoyens qui font face à des imbroglios juridiques sur lesquels nous souhaiterions prendre position mais alors que les problèmes sont européens, alors que les solutions devraient être européennes, nous restons impuissants, car la subsidiarité ne se conjugue toujours pas avec des solutions européennes, et ce par manque de volonté nationale. Je prendrai l'exemple difficile des divorces transnationaux les problèmes sont à la fois nationaux et européens, lorsque les droits de garde ou de visite dépassent les frontières nationales, celles de l'Allemagne en l'occurrence. Malgré les difficultés flagrantes pour de nombreux parents de voir leurs enfants nés d'une union binationale, nous restons, au Parlement, encore impuissants à agir. Ma proposition pour que tous les citoyens européens aient le droit à un médiateur national, surtout en provenance d'Allemagne qui envoie énormément de pétitions sur le modèle du défenseur des droits en France, n'a été suivie d'aucun effet.

Dans de nombreux cas, le droit européen semble impuissant à répondre aux attentes des citoyens.

divorce mais il nous faut des moyens d'agir pour être